Jetzt sagen Sie Die Griechen können Licht am Ende des Tunnels sehen und auch die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Sie ist zurückgegangen, weil die Leute auswandern! Und Sie haben gesagt, es ginge besser Griechenland ist im neunten Jahr einer Rezession! Jahr für Jahr bekommen wir in diesem Parlament falsche Zahlen vorgelegt.

Und dann wird gesagt Ja, der Primärüberschuss ist gestiegen. Ich kenne das, ich bin Finanzwissenschaftler. Man lässt einfach Ausgaben weg oder zahlt keine Rechnungen mehr. So kann man das Defizit reduzieren.

Ich sage ganz klar Es geht doch gar nicht um Griechenland, es geht um den Zusammenhalt des Euro Raums!

Ich will nicht, dass die Euro Ideologie Europa zerstört. Ich möchte, dass Völker und Menschen wieder leben können in Griechenland!